Il mio pensiero oggi non va solo alle vittime, ma anche a chi si impegna, ogni giorno, a salvare vite umane, alle donne e agli uomini della Guardia Costiera italiana, ai sindaci impegnati nell'accoglienza e integrazione, alle ONG, purtroppo sempre più criminalizzate per la loro attività umanitaria. Vorrei che questa data fosse ricordata come Giornata della memoria per onorare tutti gli uomini, le donne e i bambini che hanno perso la vita perché costretti a lasciare il proprio paese.